Początkowe żądania zmian w sposobie rządzenia oraz poprawy dramatycznej sytuacji gospodarczej przerodziły się w masowe i krwawe demonstracje.

Pragnę wyrazić solidarność z protestującymi oraz obawę wobec możliwości eskalacji konfliktu. Zwracam się do rządzących w Wenezueli o zaprzestanie stosowania przemocy wobec własnych obywateli. Apeluję o poszanowanie praw i swobód obywatelskich, szczególnie w zakresie wolności słowa i niezależności mediów. Zadaniem każdej władzy jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom. Nie może się to jednak odbywać poprzez brutalne pacyfikacje. Oczekuję rozpoczęcia konstruktywnego dialogu z opozycją oraz zagwarantowania podstawowych potrzeb ekonomicznych.